frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um bókmenntasjóð og fleira en í þessu frumvarpi er lagt til að það verði stofnaður bókmenntasjóður sem taki í rauninni við hlutverki þriggja sjóða það er bókmenntakynningarsjóðs taki við hlutverki menningarsjóðs og þýðingarsjóðs síðan er einnig lagt til að fella það hlutverk sem bókasafnssjóður gegnir síðan inn í þriðja kafla laganna sem heitir greiðsla fyrir afnot af bókasöfnum ég ætla nú að gera grein frú forseti fyrir hlutverki þeirra þriggja sjóða sem ég nefndi í upphafi áður en ég fer inn í einstök efnisatriði og kafla frumvarpsins menningarsjóður og síðar bókaútgáfa menningarsjóðs var settur á stofn með lögum um menningarsjóð og menntamálaráð númer fimmtíu nítján hundruð fimmtíu og sjö en í fyrstu grein laganna var hlutverki sjóðsins lýst þannig að honum væri ætlað að styðja við íslenska menningu með því að efla listir og vísindi lög um menningarsjóð og menntamálaráð númer fimmtíu nítján hundruð fimmtíu og sjö voru síðan leyst af hólmi með gildandi lögum um menningarsjóð sem eru frá nítján hundruð níutíu og þrjú en hlutverk hans er að styrkja útgáfu vandaðra bókmenntaverka á íslenskri tungu einkum fræðirit handbækur orðabækur og menningarsöguleg rit samanber fyrstu grein þessara laga þýðingarsjóður sem stofnaður var síðan með lögum frá nítján hundruð áttatíu og eitt númer þrjátíu og fimm hefur verið nýttur til að styrkja þýðingu vandaðra erlendra bóka á íslensku og bókmenntakynningarsjóður var stofnaður árið nítján hundruð áttatíu og tvö hann gegnir því hlutverki að kynningu íslenskra bókmennta erlendis og greiða fyrir útgáfu með þýðingarstyrkjum með þátttöku íslands í erlendum menningarviðburðum og alþjóðlegum samskiptum á sviði bókmennta bókmenntakynningarsjóður

höfundum fyrir afnot þeirra af bókasöfnum lög um sjóðinn eru frá nítján hundruð níutíu og sjö en rætur hans má rekja til rithöfundasjóðs íslands sem starfaði samkvæmt elleftu grein laga um almenningsbókasöfn númer fimmtíu nítján hundruð sjötíu og sex nú gilda lög um bókasafnssjóði til rithöfunda þýðenda myndhöfunda og annarra rétthafa vegna notkunar bóka þeirra í bókasöfnum skilyrði úthlutunar eru að bækur hafi verið gefnar út á íslensku eða þýddar á íslensku samanber þriðju grein laganna í frumvarpinu sem nú er til umræðu er gert ráð fyrir að fella hlutverk bókasafnssjóðs höfunda undir lög um bókmenntasjóð og fleira eins og nánar er lýst í þriðja kafla frumvarpsins með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að það fé sem varið hefur verið samkvæmt fjárlögum til bókmennta úr nokkrum sjóðum og á vegum menntamálaráðuneytisins renni í bókasafnssjóð alls

einnig að renna í bókmenntasjóðinn og samkvæmt fjárlögum tvö þúsund og sjö renna um tuttugu og fjögur komma sex milljónir króna til bókasafnssjóðs höfunda ég mun nú frú forseti gera nánari grein fyrir einstökum ákvæðum frumvarpsins fyrsti kafli snertir markmið frumvarpsins og yfirstjórnina en þar kemur fram það markmið laganna að efla íslenskar bókmenntir og bókaútgáfu og búa íslenskri menningu hagstæðari skilyrði í annarri málsgrein kemur fram að menntamálaráðherra fari með yfirumsjón málefna

menntamálaráðuneytið fari með mál er varða menningarstarfsemi hvers konar stuðning við hana og kynningu innan lands sem utan í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað um bókmenntasjóð en hlutur bókmenntasjóðs er að efla íslenskar bókmenntir og útgáfu bóka á íslenska tungu eins og nánar kemur fram í fyrstu málsgrein annarrar greinar í stafliðum a til d bókmenntasjóði er ætlað að veita styrki til útgáfu frumsaminna íslenskra skáldverka auk fræðirita á íslensku eða erlendum málum svo fremi þau efli íslenska menningu bókmenntasjóður lánar eða styrkir útgefendur til útgáfu á vönduðum erlendum bókverkum á íslensku máli jafnt skáldverka sem viðurkenndra fræðirita í c lið er síðan fjallað um hlutverk bókmenntakynningarsjóðs sem er að greiða fyrir aukinni kynningu og útgáfu á verkum íslenskra höfunda um allan heim og í d lið er skapað svigrúm til að stjórn bókmenntasjóðs geti sinnt ýmsum verkefnum sem upp kunna að koma og falla undir verksvið hennar

stjórn skipi stjórn bókmenntasjóðs hún verði skipuð til þriggja ára í senn þannig að rithöfundasamband íslands tilnefni tvo fulltrúa félag íslenskum bókaútgáfa tilnefni einn fulltrúa hagþenki félag höfunda fræðirita og kennslugagna tilnefni einn fulltrúa og ráðherra skipi síðan formann án tilnefningar einn fulltrúi er án tilnefningar og á hann að vera formaður stjórn bókmenntasjóðs ákveður árlega skiptingu fjárveitinga sjóðsins á milli viðfangsefna samkvæmt stefnu sjóðsins sem mótuð er til þriggja ára í senn og úthlutar úr sjóðnum ráðherra kemur því ekki að einstökum úthlutunum og styrkveitingar verða ekki kærðar til ráðherra ráðherra hefur hins vegar áhrif með útgáfu reglugerðar samþykki á stefnu stjórnar og með vali á formanni sem er skipaður af ráðherra án tilnefningar gert er ráð fyrir því að ráðherra geti falið stjórn bókmenntasjóðs að semja við til þess bæran aðila að reka til dæmis skrifstofu til að annast umsýslu með verkefnum sjóðsins í þriðja kafla er rætt eins og ég gat um áðan um greiðslu fyrir afnot af bókasöfnum en þar er mælt fyrir um greiðslu til höfunda vegna notkunar bóka þeirra á bókasöfnum annars vegar vegna útlána bókanna og hins vegar vegna afnota bóka á lestrarsölum bókasafna hér er lögð til sú breyting að réttur til úthlutunar sé bundinn við höfunda bóka sem eru ríkisborgarar eða búsettir í landi innan evrópska efnahagssvæðisins en skilyrði gildandi

breytingin er til komin vegna athugasemda frá eftirlitsstofnun efta esa en í ágúst tvö þúsund og sex kynnti esa þá bráðabirgðaniðurstöðu stofnunarinnar að lögin um bókasafnssjóð höfunda eins og þau eru núna væru andstæð fjórðu grein e e s samningsins og fyrstu málsgrein eða fimmtu grein tilskipunarráðsins um leiguútlánsrétt og önnur réttindi tengd höfundarrétti á sviði hugmyndaréttar hér eftir ætla ég að nefna það einfaldlega tilskipunina sú niðurstaða var rökstudd með því að hvers konar óbein mismunun á grundvelli ríkisfangs innan e e s svæðisins sem leiddi til sömu niðurstöðu og bein mismunun fæli í sér brot gegn fjórðu grein samningsins í svari íslenskra stjórnvalda við framangreindu bréfi esa frá október tvö þúsund og sex var ekki fallist á framangreinda ályktun en þar sem líta mætti svo á að núverandi fyrirkomulag kynni að fela í sér óbeina mismunun á grundvelli ríkisfangs mundu íslensk stjórnvöld huga að því að fella brott tungumálaskilyrði laga um bókasafnssjóð höfunda sú breyting sem hér er lögð til hefur þegar verið kynnt esa á fundi embættismanna í brussel níunda janúar síðastliðinn og telur esa að breytingin sé til þess fallin að leiðrétta framangreinda mismunun gagnvart erlendum e e s ríkisborgurum í annarri málsgrein fjórðu grein eru taldir upp þeir aðilar sem rétt eiga til úthlutunar og er þar um að ræða sömu aðila er eiga rétt til úthlutunar samkvæmt þriðju grein laga frá nítján hundruð níutíu og sjö númer þrjátíu og þrjú það eru þýðendur myndhöfundar tónhöfundar og aðrir sem eiga þátt í ritun bóka enda sé framlag þeirra skráð hjá landssambandi bókasafna eða með öðrum sambærilegum hætti það er gert ráð fyrir óbreyttu fyrirkomulagi umsóknum og skráningu hjá landskerfi bókasafna sem verður nánar útfært í reglum settum á grundvelli annarrar málsgreinar fimmtu grein frumvarpsins í tilefni af athugasemdum esa er sú breyting lögð til að hlutur þýðenda erlendra bóka verði aukinn úr einum þriðja af fullri úthlutun í tvo þriðju á móti einum þriðja til erlends e e s rithöfundar ástæða þykir til að taka fram að réttur til úthlutunar fyrir afnot verka á bókasöfnum er persónulegur réttur sem er aðeins bundinn við rétthafa sjálfan í því felst árétting á því markmiði fjórða og fimmtu grein frumvarpsins að afmarka fjárstuðning vegna notkunar verka á bókasöfnum við lifandi höfunda og nána afkomendur þeirra hafi rétthafi framselt höfundarrétt að verki á hann enga kröfu á úthlutun vegna notkunar þess á bókasöfnum í þriðju málsgrein er fjallað um úthlutun til erfingja rétthafa og er þar stuðst við sömu reglur og gilt hafa samkvæmt fjórðu grein laga númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö aðeins um fimmtu grein þar er lagt til að þriggja manna úthlutunarnefnd annist úthlutun vegna afnota verka á bókasöfnum einn er tilnefndur af hagþenki og annar er tilnefndur af rithöfundasambandi íslands auk þess þriðja sem er formaður sem menntamálaráðherra skipar án tilnefningar hér er um að ræða fækkun miðað við fimm manna stjórn sem annast úthlutun úr bókasafnssjóði höfunda það er gert ráð fyrir því að ráðherra setji reglur um lágmarksúthlutun til rétthafa en hámark gildandi laga verði afnumið á verðlagi október tvö þúsund og sex er verðlagið nú fjórtán hundruð níutíu og sex krónur og hámarkið fjögur hundruð fimmtíu og tvö þúsund níu hundruð tuttugu og fjórar krónur ákvarðanir um úthlutun til rétthafa sæta ekki stjórnsýslukæru til æðra stjórnvalds og er sú tilhögun í samræmi við þriðju málsgrein þriðju greinar frumvarpsins hér er einnig lagt til að tekin verði upp heimild fyrir menntamálaráðherra til að fela úthlutunarnefnd að semja við þar til bæra aðila til að annast umsýslu á umsóknum og greiðslum samkvæmt ákvörðun úthlutunarnefndar frú forseti ég hef nú gert grein fyrir þessu frumvarpi sem snertir bókmenntasjóð og fleira og því er ætlað meðal annars að gera þetta regluverk sem hefur verið um bókmenntirnar skýrara vonandi skilvirkara markvissara heldur en verið hefur og við höfum rætt þetta við hlutaðeigandi aðila og átt ágætissamstarf við þá það er ljóst að það hafa allir metnað til að halda fram á við og kynna enn frekar okkar góðu bókmenntir og ég vona að fyrsta skrefið verði tekið í þá veru eð því að skipuleggja þetta regluverk eins og ég gat um enn frekar og til þess er þetta frumvarp fallið ég legg